Monsieur le Président, la presse française vient de révéler que presque tous les partis politiques européens, à l'exception de l'ENL, sont financés par des multinationales. C'est notamment le cas du parti centriste de l'ALDE, auquel le président Macron fait les yeux doux.

Le cas de Bayer est particulièrement édifiant Bayer, géant de l'agrochimie qui veut placer l'agriculture sous la dépendance de ses semences OGM.

Macron, balayez devant votre porte avant de donner des leçons de morale au Rassemblement national et à ses alliés!